Cywilizacja przyszłości jest cywilizacją nowych technologii, dlatego tak duży nacisk w Europie, w Unii Europejskiej, w poszczególnych państwach członkowskich kładziemy na budowanie społeczeństwa cyfrowego.

Już teraz więc w Unii Europejskiej musimy przygotowywać takie normy, takie procedury, które to bezpieczeństwo będą chroniły.